forseti íslands gjörir kunnugt að ég að tilskildu samþykki alþingis veiti forsætisráðherra umboð til að fresta fundum alþingis hundrað fertugasta löggjafarþings frá nítjánda júní tvö þúsund og tólf eða síðar ef nauðsyn krefur til ellefta september tvö þúsund og tólf gjört á bessastöðum átjánda júní tvö þúsund og tólf ólafur ragnar grímsson jóhanna sigurðardóttir forsetabréf um frestun á fundum alþingis samkvæmt þessu umboði og með vísan til samþykkis alþingis lýsi ég yfir því að fundum alþingis hundrað fertugasta löggjafarþings er frestað ég þakka háttvirtum alþingismönnum og starfsmönnum þingsins fyrir krefjandi störf og óska þeim sem og landsmönnum öllum gleðilegs sumars